Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei semplicemente ricordare ai colleghi che il sindaco di Riace è sotto processo, c'è la magistratura italiana che sta indagando, quindi non vedo perché dobbiamo dibatterne qua. Lasciamo la magistratura italiana a indagare. Non credo che il caso di Riace si possa citare come un esempio positivo di accoglienza di immigrati, visto quello che sta succedendo. Quindi sono assolutamente contraria.